hæstvirtur forseti við fjöllum hér um nefndarálit um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum fram til næstu sveitarstjórnarkosninga árið tvö þúsund og tíu þessi áætlun var tekin fyrir í félags og tryggingamálanefnd og kallaði nefndin til sín nokkra aðila auk þess sem við fengum umsagnir frá fjölmörgum aðilum tillagan felur í sér samþykkt framkvæmdaáætlunar til tveggja ára í barnaverndarmálum til að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega og árangursríka aðstoð þá má taka fram að þetta er í fyrsta sinn sem lögð er fram heildstæð framkvæmdaáætlun í þessum málaflokki og er hún gerð með vísan til fimmtu grein barnaverndarlaga númer áttatíu tvö þúsund og tvö sem kveður á um að félagsmálaráðherra skuli leggja fyrir alþingi framkvæmdaáætlun til fjögurra ára í senn að loknum sveitarstjórnarkosningum helstu atriði sem lögð er áhersla á með tillögunni eru aðgerðir til eflingar barnavernd á vegum félags og tryggingamálaráðuneytisins og barnaverndarstofu sem og að efla þjónustu og verklag til að ná þessu fram felur tillagan í sér ýmis verkefni varðandi rannsóknir þróun ný meðferðarúrræði námskeið árangursmat erlent samstarf skjalastjórnun og tölfræði er það sem sagt í þessari ítarlegu tillögu sem lögð er fram nefndin vekur athygli á að framkvæmdaáætlunin er fyrst og fremst um aðgerðir ríkisvaldsins það er félags og tryggingamálaráðuneytis og annarra fagráðuneyta og barnaverndarstofu til að bæta framkvæmd og eftirlit með barnavernd nefndin telur mjög jákvætt að þessi áætlun er lögð fram en í umræðunni var gerð athugasemd við með hvaða hætti ætti að leggja slíka áætlun fram um er að ræða þingsályktunartillögu en tillagan er byggð þannig upp að það er fyrst og fremst um að hvað lista yfir málin og síðan ítarlegri skýringar í athugasemdum og taldi nefndin að fjalla þyrfti um það sérstaklega og skoða við gerð næstu áætlunar að koma meiru af skýringum inn í sjálfa þingsályktunina gera hana almennari þar sem nefndin taldi sér ekki fært að taka afstöðu til einstakra úrræða eða uppeldisaðferða eins og þar er gerð grein fyrir heldur verði það framkvæmdarvaldsins og þá nefndarinnar og löggjafarvaldsins að hafa eftirlit með að staðið væri þá við meginatriðin það er meginainntakið í okkar umsögn ég ætla ekki að lesa hana í öllum meginatriðum og það er sem sagt ákvæði líka um að þess skuli gætt almennt við framkvæmdina að aðilar eins og barnaverndarstofa og þeir sem eigi að sjá um framkvæmdir á áætluninni séu ekki bæði eftirlitsaðilar að verkum og framkvæmdaraðili nefndinni barst fjöldi umsagna þar sem kom fram ánægja með áætlunina ásamt því að gerðar voru nokkrar athugasemdir við einstaka framkvæmdarhluta hennar þá var í nokkrum þeirra bent á knappan tímaramma einstakra verkefna nefndin vísar til þess sem segir að framan að hún hafi ekki sérfræðiþekkingu til að ákvarða um einstaka verkefnaþætti það eru tilgreindar þarna sérstakar uppeldisaðferðir og við tökum enga efnislega afstöðu til þess nefndin fagnar því að efla skuli þjónustu barnaverndarstofu þannig að hún verði markvissari og skilvirkari og að bæta eigi ráðgjöf fræðslu eftirlit og rekstur heimila og stofnana á vegum stofnunarinnar þá tekur nefndin undir mikilvægi þess að jafnræðis sé gætt gagnvart þeim sem nýta þjónustu ríkisins og að gætt skuli jafnræðis í þjónustu milli sveitarfélaga nefndin telur áætlaða innleiðingu íslenskra gæðastaðla um vistun barna utan heimilis mikilvægt verkefni enda hafa dæmi sýnt að faglegar kröfur til vistunar og meðferðarúrræða þurfa að vera nákvæmar og skýrar nefndin leggur áherslu á að eftirlit með þessum úrræðum sé með skýrum og gagnsæjum hætti hvað kynningu staðlanna varðar áréttar nefndin að ekki er nægilegt að kynna staðlana fyrir starfsfólki meðferðarheimila og barnaverndarnefnda einnig þurfi að kynna þá fyrir vistforeldrum þar sem þeir gegna mikilvægu hlutverki við vistun barna nefndir tekur undir ábendingar sem fram komu um að finna þurfi

barna fíkla sé best gætt þá telur nefndin að samræma þurfi vinnubrögð og starfshætti á öllum sviðum barnaverndar og tryggja eftirfylgni þegar fjölskyldur flytja á milli sveitarfélaga voru nefndinni kynnt dæmi þar sem börn urðu illa úti þegar byrjað var frá grunni á meðferð þeirra við flutning

einnig virðist sem engin vitneskja flytjist milli sveitarfélaga ef fjölskylda flytur eftir að barnaverndarnefnd tekur mál hennar til skoðunar til dæmis vegna gruns um heimilisofbeldi leggur nefndin áherslu á að gæta þurfi verndunar barna í slíkum tilfellum og setja verklagsreglur sem leysi þennan vanda að teknu tilliti til persónuverndarsjónarmiða nefndin áréttar að samþykkt tillögunnar það eru nefndar upphæðir í tillögunni á nokkrum stöðum varðandi kostnaðinn nefndin áréttar að samþykki tillögunnar fylgir ekki fjárveiting taka þarf sjálfstæða ákvörðun um fjárveitingar við fjárlagagerð en viljayfirlýsing áætlunarinnar er skýr með vísan til þess sem fyrr segir leggur nefndin ekki til breytingar varðandi efni áætlunarinnar þó leggur nefndin til að uppsetningu verði breytt og að tekin verði út ensk heiti sem hún telur óeðlilegt að hafa í sjálfri ályktuninni og eru tillögur gerðar um það í breytingartillögum sem fylgja hér með nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali ásta r jóhannesdóttir og árni johnsen voru fjarverandi við afgreiðslu málsins kristinn h gunnarsson skrifaði undir álit þetta með fyrirvara undir álitið skrifa guðbjartur hannesson formaður nefndarinnar ármann krónu ólafsson jón gunnarsson pétur h blöndal birkir j jónsson og ögmundur jónasson